Trois pour cent de déficit, 60 de dette, là encore, on fait de ces chiffres une règle d'or, censée montrer la bonne santé de nos économies. Mais quand s'intéressera t on enfin à d'autres chiffres bien plus importants pour notre avenir commun?

Étymologiquement, économie signifie art de bien administrer une maison et notre maison, elle brûle. Une économie saine, c'est donc une économie qui fait tout pour éteindre le feu. Une économie responsable, c'est une économie qui encourage la transition vers la neutralité carbone en sortant, par exemple, les investissements verts du calcul du déficit public. C'est pourquoi je vous le demande, chers collègues profitons de la révision annoncée du cadre budgétaire européen pour sortir du dogme de l'austérité, répondre à l'urgence climatique. C'est le plus grand défi de ce siècle fixons nous des règles qui ne nous conduisent pas droit dans le mur, mais nous permettent au contraire de préserver la vie dans notre maison commune.